Je nevyhnutné hospodársku a menovú Úniu neustále prehlbovať, čo však vyžaduje nielen intenzívnejší a udržateľný hospodársky rast, ale najmä zamestnanosť a sociálnu súdržnosť. Naša najdôležitejšia priorita teda musí byť podpora zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia. Kolegyne a kolegovia, potrebujeme systémové opatrenia a nielen krátkodobé riešenia. Tie vedú v konečnom dôsledku iba k negatívnym dopadom na zamestnanosť už aj tak ľudí ťažko skúšaných krízou. Musíme preto cielene investovať a posilniť financovanie hospodárstva, musíme prijímať prorastové opatrenia a posilňovať sociálne investície

Je treba zabrániť narastajúcim sociálnym nepokojom, ktoré sú dôsledkom neefektívnych a nefungujúcich opatrení.